Powinniśmy dzisiaj głośno zaapelować do władz Syrii o zaprzestanie samowolnych aresztowań i przetrzymywania działaczy politycznych, obrońców praw człowieka, dziennikarzy oraz uwolnienie wszystkich więźniów sumienia, a także o publiczne wyjaśnienie wszystkich przypadków osób zabitych, rannych oraz zaginionych w tym kraju.